Herr Präsident! Natürlich wollen auch wir, dass die EU und die Mitgliedstaaten eine Strategie zur inneren Sicherheit haben und unterstützten darin auch den Berichterstatter das ist klar. Für uns ist die alles entscheidende Frage, inwieweit das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit der Bürger ausgewogen ist. Dieses Verhältnis muss klar definiert werden.

Die Bürger dürfen nicht unter repressiven Sicherheitsstrategien erdrückt werden es sieht aber sehr danach aus. Das rechtsstaatliche Prinzip, dass der Staat für den Bürger da ist und nicht umgekehrt, dieses rechtsstaatliche Prinzip muss Leitlinie und muss Ziel einer solchen Strategie sein. Wissen Sie, ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob wir mit den bisherigen Strategien und mit den angedachten Strategien weiterkommen. Angesichts der Fakten um den NSA Skandal frage ich Sie, was unternimmt denn nun die Kommission, um die Ausschnüffelung von Millionen von EU Bürgern durch Geheimdienste zu unterbinden? Was tun Sie im Falle dieser staatlich organisierten Kriminalität? Denn das ist es im Kern!

Indem Sie nichts gegen die skandalöse Ausspähung der Bürger unternehmen, senken Sie übrigens die Verdachtsschwelle. Wenn die Verdachtsschwelle gesenkt wird, schadet das dem Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus. Massenausspähungen machen nicht sicherer, sondern verhindern Sicherheit. Sie sind ein Sicherheitsproblem und müssen daher bekämpft werden.